Éppen ezért nekünk nemcsak politikai, hanem morális kötelességünk is mindent megtenni az antiszemitizmus ellen és zsidó polgártársaink biztonsága érdekében.

Támogatom, hogy tegyünk javaslatot az antiszemitizmus IHRA által megalkotott definíciójának széles körű használatára. Hiszen enélkül aligha lehet monitorozni, követni, dokumentálni az antiszemitizmus terjedését, megjelenési formáit Európában. Ez a meghatározás semmilyen formában nem korlátozza a szólás szabadságát. És ami talán a legfontosabb, egyértelművé teszi Izrael állam gyalázása ugyancsak az antiszemitizmus egyik formája, hiszen Izraelt zsidó állam volta miatt támadja.

Nekünk nem valamely izraeli kormány, hanem az izraeli állam és a zsidóság mellett kell kiállnunk.